hæstvirtur forseti ályktar að fela umhverfis og auðlindaráðherra að hefja undirbúning að flutningi stjórnsýslu um málefni hreindýra til hreindýraráðs meðflutningsmaður minn er guðlaugur þór þórðarson þetta kemur fyrst og fremst til af því að þegar við þingmenn norðaustur vorum í kjördæmaviku á liðnu hausti kom það ítrekað fram hjá sveitarstjórnarmönnum að þeir á eru eðlilegt að yfirstjórn hreindýra og málefna hreindýra væri í höndum

það sem heimamenn verða áþreifanlega varir við er að þeirra vald og þeirra þekking nýtist ekki á sama hátt og var meðan svonefnt hreindýraráð hafði yfirstjórn með málefnum hreindýra ágangs og veiði á austurlandi nú er það svo að hreindýr eru ekki landnámsdýr á íslandi þau eru flutt hingað inn á átjándu öld nánar tiltekið í kringum sautján hundruð sextíu í eða sem sagt á hann hafði herjað lungnaveiki og kláði og stofninn minnkaði verulega á þessum árum því töldu menn að það væri hagkvæmt að reyna nýjan búskap í formi hreindýra sem eru sterk dýr og þola óblíða veðráttu vel og því var farið í það að flytja hingað inn hreindýr en reyndar varð raunin sú að þau nýttust og hafa aldrei nýst sem bústofn heldur lifa þau villt hér á landi og eru veidd af veiðimönnum sérstaðan er einnig sú að þau eru fyrst og fremst á austurlandi og ganga þar frjáls og villt og þau auðvitað setja mikinn svip á hina austfirsku náttúru arð af veiðum en eins og ég sagði hér áður er staðan sú að með breytingunni sem er gerð tvö þúsund og þrjú var dregið úr vægi hreindýraráðs og hlutverk þess breyttist umfjöllun og stjórnsýsla um hreindýr og veiðar er núna og það eru bændur á austurlandi ósáttir við og telja að þekkingin og stjórnsýslan ætti að vera í þeirra höndum það má líka færa rök fyrir því að boðleiðin frá landeigendum til ráðherra sé löng með þessari stöðu og það að færa stjórnsýsluna aftur til hreindýraráðs sem er fyrst og fremst ráðgefandi í dag mundi auka þjónustu og árangur á málefnasviðinu og sérstaklega með hliðsjón af hagkvæmni og

það sé unnið að því að hefja undirbúning að flutningi stjórnsýslu um málefni hreindýraráðs aftur í hendur austfirðinga